Insofern bedaure ich, dass mir entgangen ist, dass Sie tatsächlich die Disziplin hatten, von vornherein da zu sein.

Es ist grundsätzlich dem Präsidenten überlassen, wie er das macht. Alle acht Kollegen der EVP, die sich gemeldet haben, kenne ich nicht.

Ich kann Ihnen aber hiermit zusichern, dass ich das für das nächste Mal insbesondere in Ihrem Fall berücksichtigen werde.